Deși IMM urile reprezintă coloana vertebrală a economiei, fiind un factor determinant pentru economia Uniunii Europene și pentru crearea de locuri de muncă, din păcate aceste întreprinderi sunt cele mai afectate de lipsa competitivității, principalele cauze fiind accesul limitat la capital, tehnologie și infrastructură. Nu putem vorbi despre extinderea activității acestora pe plan internațional atâta timp cât Uniunea Europeană nu le va acorda sprijin suplimentar și nu va facilita accesul acestora la finanțare substanțială. Pe lângă instrumentele de finanțare enumerate în acest raport, consider că nu trebuie neglijat rolul politicii de coeziune în dezvoltarea și creșterea solidă a întreprinderilor din Uniunea Europeană.